Încep prin a saluta propunerile Comisiei Europene de revizuire a Small Business Act pentru Europa. Practic, în comunicarea sa din 23 februarie 2011, Comisia Europeană remarcă progresele deloc de neglijat care au fost realizate de la adoptarea în iunie 2008 a Small Business Act, dar atenționează asupra provocărilor restante. Astfel, IMM urile au în continuare probleme de extindere a activităților, de ameliorare a capacității de inovare, de acces la piețe, de obținere de finanțări și se confruntă cu o birocrație excesivă. De cele mai multe ori, în momentul transpunerii directivelor în legislația națională, practic se depășesc cerințele birocratice stabilite de Uniunea Europeană. Pentru asigurarea unei mai mari transparențe, ar trebui ca fiecare stat membru să realizeze tabele comparative între măsurile birocratice la nivel național și cele cerute de directivele europene. De asemenea, este necesară o evaluare a impactului pe care noile propuneri legislative europene le ar putea avea asupra IMM urilor.